Madame la Présidente, chers collègues, bravo, vous venez de voter un accord de libre échange avec le Viêt Nam qui piétine l'environnement et les droits humains, dans le seul but de contenter les lobbies qui vous ont abreuvés par ailleurs de champagne. Vous êtes directement responsables d'une catastrophe écologique qui va accroître de 20 à 30 les transports de biens entre l'Union européenne et le Viêt Nam, accélérer la déforestation, aggraver le développement d'industries polluantes comme le cuir et l'acier. Mais parler de pacte vert avec des trémolos dans la voix ne vous empêche absolument pas de voter un tel accord, climaticide. Vous êtes directement responsables d'un scandale social qui vise à profiter d'une main d'œuvre exploitée, prise entre le marteau du capitalisme globalisé et l'enclume de l'autoritarisme. Avec en plus un État qui ferme les yeux sur le travail forcé, interdit les syndicats et emprisonne les opposants politiques à tour de bras. Les ONG vous ont alertés, vous ne pouviez pas ignorer l'impact écologique et social désastreux de cet accord. Si vous ne le saviez pas, vous êtes coupables de suivisme.